Încă există mari disparități economice și sociale între diferitele regiuni ale Uniunii Europene și o proporție semnificativă a comunității rome trăiește în regiuni care sunt printre cele mai puțin avansate din punct de vedere economic și social în Uniunea Europeană. Fondurile structurale reprezintă principala sursă de diminuare a diferențelor economice și sociale și apreciez ca extrem de semnificativă utilizarea lor pentru integrarea romilor. Aceste fonduri pot contribui la îmbunătățirea infrastructurii în comunitățile sărace, cel mai adesea locuite de romi. De aceea, consider că este necesar ca, ulterior, Comisia să solicite statelor membre ca, prin programele operaționale care le vor fi puse la dispoziție pentru viitoarea perioadă de programare, să asigure sinergia cu strategiile naționale de integrare a romilor, asigurând astfel îmbunătățirea traiului acestora.